La Chine, aujourd'hui, est la deuxième puissance économique, et la première puissance, d'ailleurs, en parité de pouvoir d'achat. Pour maintenir leur leadership les États Unis ont besoin de l'Europe.

orientale, et plus particulièrement la Russie, et permettrait de construire ce grand complexe européen multipolaire.